Dober dan vsem. V zvezi s predlaganim referendumom naj najprej izpostavim, da je omenjeni globalni sporazum, dogovor, dogovor o migracijah del mednarodnega procesa za ureditev globalnih migracij, ki ga je Organizacija združenih narodov vodila več let. Določa pa več ciljev na tem področju, med katerimi so: ureditev pravnega statusa migrantov, zaščita ranljivih skupin - žensk in otrok, spoštovanje človekovih pravic, solidarnost in krepitev dialoga, izmenjava informacij med državami ter preprečevanje nezakonitih migracij in trgovine z ljudmi. S temi cilji soglašamo tudi v poslanski skupini Stranke modernega centra. Seveda ob neizpodbitnem dejstvu, da nam je na prvem mestu interes in blaginja državljank in državljanov Slovenije. Globalni dogovor o migracijah je pravno nezavezujoč dokument, ki ne prinaša novih mednarodnopravnih obveznosti, temveč temelji na že obstoječih mednarodnopravnih instrumentih. Poudarjamo, da dogovor ne odpira vrat za migracije, ločuje med legalnimi in nelegalnimi migranti ter ni v nasprotju z mednarodnim in evropskim pravom. Še več, dogovor ne zavezuje k spremembam nacionalne zakonodaje in poudarja suvereno pravico države, da sama oblikuje lastno migracijsko politiko. Gre torej za dogovor na svetovni ravni, ki ga podpira več kot sto petdeset držav, med drugim tudi velika večina držav članic Evropske unije, samo pet držav tega sporazuma ni podprlo. Z njihovo odločitvijo se ne strinjamo, saj se vsi skupaj moramo zavedati, da migrantske problematike ne more nobena država rešiti sama. Zavzemamo se za enoten pristop na področju migracij, tako na evropski kot tudi na globalni ravni. Pravi pristop je sodelovanje. Pravi dokaz za to pa je med drugim tudi obvladovanje migrantskega toka v letu dva tisoč šestnajst, ko je na pobudo Slovenije prišlo do zaprtja tako imenovane balkanske poti, ki je terjalo sodelovanje z Makedonijo in drugimi državami na tej poti. Obžalujemo, da skušajo opozicijske stranke v državnem zboru že več mesecev globalni dogovor dogovor zlorabiti za ustrahovanje in manipulacijo ter za odvračanje pozornosti od drugih pomembnih vprašanj, med drugim tudi z omenjenim predlogom za razpis referenduma. Glede tega bi rad izpostavil predvsem dve zadevi. Prvič, kot vemo, je globalni dogovor o migracijah že sprejet, in sicer desetega decembra lani na mednarodni konferenci v Marakešu, v Maroku. Teden dni pozneje pa je tudi Generalna skupščina Organizacije združenih narodov z veliko večino potrdila Resolucijo o globalnem dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Resolucijo je med sto dvainpetdesetimi državami podprla tudi Slovenija. Tako da ne razumemo, zakaj poslanski skupini SDS in SNS predlagata razpis referenduma z vprašanjem: "Ali ste za to, da Slovenija pristopi h globalnemu dogovoru o migracijah," če pa je bil sam dogovor že sprejet. Zato smo tudi mnenja, da je obravnava tega predloga irelevantna in brezpredmetna. Drugič, ne razumemo, zakaj opozicijske stranke tako silovito nasprotujejo temu dokumentu, ki ureja migracije, saj je ravno vlada Janeza Janše tista, ki je v letih dva tisoč šest in sedem s podpisom različnih sporazumov zavezala Slovenijo, da mora vsaki dve leti sodelovati pri oblikovanju in izvajanju akcijskih načrtov o migracijah in razvoju. Potrebno je tudi poudariti, da je sprejemanje tovrstnih nepogodbenih mednarodnih aktov, kot je globalni dogovor o migracijah, v pristojnosti vlade in ne zahteva odločanja v državnem zboru. Državni zbor lahko v skladu z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi razpiše posvetovalni referendum zgolj o vprašanjih iz svoje pristojnosti, to je v svojem mnenju potrdila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Poleg tega referendumsko vprašanje v takšni obliki, kot ga imamo danes na mizi, ne more biti predmet razpisa posvetovalnega referenduma, saj v drugem delu, ki vsebuje interpretacijo dogovora, zavaja in napeljuje k negativnemu odgovoru. Poleg tega iz vprašanja ni jasno, o kateri odločitvi iz pristojnosti državnega zbora se bo odločalo. V poslanski skupini Stranke modernega centra menimo, da Slovenija je in mora ostati varna država. Vlada mora preprečevati nelegalne migracije ter skrbeti za varnost naših državljank in državljanov, a hkrati mora Slovenija pomagati ljudem v stiski. Posamezne begunce, ki izpolnjujejo pogoje, mora sprejeti in obravnavati po ustreznih postopkih. Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je predvsem izraz volje velike večine držav, da sodelujejo in se koordinirajo pri soočanju z aktualnimi migracijskimi tokovi. Pri tem pa ne vpliva na veljavne postopke in ureditev v posameznih državah. Tako mora Slovenija še naprej odgovorno varovati svojo mejo, ki je tudi del zunanje schengenske meje. Na podlagi vseh navedenih vsebinskih in procesnih razlogov v poslanski skupini Stranke modernega centra Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij ne podpiramo. Hvala.